Așa cum s a spus aici, la aproape patru ani de la aderarea la Uniunea Europeană, asistăm la această cortină care sfidează nu doar proiectul integrării, ci și o realitate sintetizată în recomandarea Comisiei Europene, care, încă de acum doi ani, sublinia impactul pozitiv al mobilității pe piața forței de muncă, după aderarea României și Bulgariei. Libera circulație a lucrătorilor este un principiu fundamental, iar starea de fapt nu face decât să confirme absurditatea restricției impuse românilor și bulgarilor. Economia europeană resimte impactul îmbătrânirii populației și al insuficienței forței de muncă în anumite domenii, iar migrația lucrătorilor devine o soluție necesară. În același timp, am discutat în această săptămână despre criza romilor din Franța, care ar fi putut fi evitată și dacă acești cetățeni europeni și ar fi putut găsi un loc de muncă și n ar fi fost ținuți la periferia societății, inclusiv prin interdicțiile la angajare. Din păcate, în loc să trateze cauzele, unii își închipuie că pot rezolva ceva intervenind cu măsuri polițienești asupra efectelor.